Textul raportului reține criticile Chinei cu privire la subvențiile agricole acordate agricultorilor europeni și sistemul complex de taxe vamale agricole. Cred că raportul ar fi trebuit să consemneze, de asemenea, faptul că politica agricolă europeană este, încă din anul 1995, supusă în întregime reglementărilor Organizației Mondiale a Comerțului, precum și faptul că, prin decuplare și prin orientarea către măsuri de orientare rurală, Uniunea Europeană a reușit să transfere 88 din ajutoarele acordate în cutia verde a OMC. Producătorii din Uniunea Europeană au obligația de a respecta cele mai înalte standarde în materie de calitate, igienă a produsului și mediu. Acest aspecte trebuie luate în considerare ori de câte ori Parlamentul se referă la subvențiile noastre agricole și la pozițiile partenerilor comerciali cu privire la acestea. În cele din urmă consider că opinia Comisiei pentru agricultură cu privire la tema acestui raport ar fi fost utilă și ar fi adus elemente importante în dezbatere.